Černobyľská katastrofa nám ukázala, aké dôležité je mať prepracovaný systém informovanosti. Vieme, že sovietske vedenie zatajovalo veľmi dlho účinky poškodenia jadrového reaktora a malo to vážne dôsledky pre obyvateľov okolia blízkych krajín.

Takže z hľadiska ochrany v prípade jadrovej katastrofy je veľmi dôležité dbať na to, aby informácie tak pre verejnosť, ako aj pre odborníkov prichádzali veľmi rýchlo a operatívne a aby boli presné.